Señor presidente, usted ha hablado de la cuarta revolución industrial y a mí me gustaría saber qué propuestas tiene encima de la mesa para combatir el enorme desempleo que ya se ha dicho, ya se ha reconocido que va a generar, o que está generando. Me gustaría también que me contestara si tiene algún proyecto para trabajar en cultura de paz. He oído hablar mucho de reforzar el militarismo, de reforzar la seguridad, pero no ha hablado nada de qué va a hacer para generar la cultura de paz. Y, finalmente, me gustaría preguntarle qué proyecto tiene para combatir la desigualdad de las mujeres, para combatir la brecha —enorme brecha— de género, para luchar contra la violencia machista y, también, contra la pobreza, y si va a hacer alguna propuesta para repartir la riqueza.